Madame la Présidente, le 10 décembre, l'Organe d'appel des règlements des différends de l'OMC sera paralysé.

Cette crise est inquiétante, mais elle est aussi une chance à saisir. Nous devrions en profiter pour tenter de reconstruire le commerce mondial sur des bases plus saines. Le modèle du libre échangisme devrait être beaucoup plus encadré pour passer, en quelque sorte, de l'enfance à l'âge adulte. Tout échange commercial devrait être subordonné au respect de règles sociales, sanitaires et environnementales minimales, et les circuits courts devraient être systématiquement favorisés. Tentons de bâtir ce modèle avec tous les États qui voudront bien nous suivre.